Lassen Sie mich jetzt zwei Beschreibungen voransetzen, die wir nicht vergessen dürfen Südkorea ist eine Demokratie, und Demokratien gilt es immer zu unterstützen.

Dies ist ein Bild, das man als Voraussetzung sehen muss. Wir sollten aber dafür sorgen, dass die Gespräche der beiden Koreas gestützt werden.

Deswegen auch die Bitte an unsere amerikanischen Freunde, den Atomdeal mit Iran nicht aufzugeben.

sich stärker mit einer friedlichen Lösung zu beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, wo man sehen muss und da muss Amerika aufpassen dass China sich immer mehr als Ordnungsmacht in der Region darstellt, was wir auch auf dieser Reise, die Herr McAllister angesprochen hat, in Japan erlebt haben.